Crede doamna Vergiat că, reluând aceste alegații la adresa României, cum doamna Gomes le a reluat la adresa Poloniei, ajută cazul al Nashiri? În ce fel reluarea acestor alegații ne ajută să descoperim mijloacele prin care putem să împiedicăm execuția capitală?